2017. Einen gemeinsamen Entschließungsantrag aller Fraktionen dazu gibt es nicht, aber das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen.

Die EU braucht neue Verträge und nicht die immer gleichen Arbeitsprogramme.

Im britischen Brexit Referendum ist die ever closer union abgewählt worden, übrigens auch von denen, die gegen den Brexit waren.

Mit ihm an der Spitze wird es keine Reform geben. Deswegen sollte sich das Arbeitsprogramm der Kommission auf einen Punkt beschränken Rücktritt von Jean Claude Juncker. Machen Sie den Weg frei für eine neue Generation von EU realistischen Politikern und für ein friedliches Europa der Nationen mit einem zollfreien Binnenmarkt!